Sie, auch als Leitungsgremium von EFSI dort genauer hinzusehen Wir haben den Eindruck, dass die Europäische Investitionsbank die Mittel, die das Parlament zur Verfügung gestellt hat, unter anderem dazu nutzt, eigene Aktivitäten zurückzufahren.

Wir sind in Nöten in der Europäischen Union, es muss mehr investiert werden. Also Bitte auch mal hinschauen, was die Europäische Investitionsbank in ihrem normalen Programm macht. Wir glauben, dass die Zusammenarbeit mit den Regionen, mit den Akteuren dort vernachlässigt wird.

Sie finanzieren eine Autobahn in Baden Württemberg, dem reichsten Teil der Bundesrepublik. Da fragt sich der Beobachter doch, ob wir in Europa sonst keine Probleme haben.

ist. Wenn diese Fragen beantwortet werden, dann reden wir hier auch über eine notwendige Verlängerung.